Die Prüfer werden von den zu prüfenden Unternehmen selbst bestellt und bezahlt, was ihre Unabhängigkeit natürlich beeinträchtigt. Dazu kommen auch noch Haftungsprivilegien, wie sie in vielen europäischen Ländern existieren. Deshalb vorweg Die Kommission hat mit ihrem Grünbuch einen engagierten Schritt in eine Richtung gesetzt, die absolut notwendig ist, wenn wir eben nicht nur von Rating Agenturen sprechen, die zu kritisieren sind, sondern auch von der Rolle der Abschlussprüfer, der Wirtschaftsprüfer, die ihre Aufgaben nicht ordnungsgemäß wahrgenommen haben. Ich möchte einen Aspekt einbringen, der mir besonders wichtig ist, nämlich die externe Rotation. Immer wieder stellt sich heraus, wie wichtig es ist, dass keine Gefälligkeitsprüfungen vorgenommen werden.